Señor Juaristi, sorprende que usted dé significaciones de democracia a nadie, cuando su partido todavía no ha condenado completamente la violencia política que comandaron en el País Vasco. Usted habla del pueblo vasco, en nombre de los que son como usted y de los que no lo son.

La ley es el fundamento de este Parlamento, el Estado de Derecho. Y el orden de los factores altera el producto.